Frau Präsidentin! Wir sind alle der Meinung, dass die EU und die USA die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger schützen müssen. Die gemeinsamen bilateralen Anstrengungen gegen den Terrorismus stehen außer Diskussion. Ich denke, soweit sind wir uns alle einig.